Engedjék meg, hogy egy olyan tagállam képviselőjeként üdvözöljem a mai vitát, illetve azt, hogy a Parlament és a Bizottság egyet tud érteni az átláthatósági nyilvántartás ügyében, mint amelyiknek 2006 óta van lobbizást szabályozó törvénye. Az átláthatóság az a Tanácsnak mindig is egy nagyon fontos ügy volt. Nagyon örülök annak, hogy míg 2008 ban és 2009 ben nem sikerült eredményt felmutatnunk, addig most magyar elnökség alatt valóban áttörést sikerült elérnünk abban, hogy a Tanács kész arra, hogy figyelje a folyamatokat, és valamilyen szinten, ahogy tud most folynak majd, még a tárgyalások előtt vagyunk majd kapcsolódhasson ehhez a tevékenységhez. Készen állunk tehát a tárgyalásra, hogy miként tudunk közreműködni, és ahogy azt én már jeleztem a bevezető beszédemben is, abban gondolkodunk, hogy ezt a készségünket majd egy politikai nyilatkozatban erősítjük meg június folyamán. Tehát nem arról van szó, hogy csatlakoznánk az intézményközi megállapodáshoz. S hogy miért ezt a formulát tudják ebben a pillanatban a tagállamok elfogadni, ami, ismételten hangsúlyozom, hogy egy komoly előrehaladás a korábbi évekhez képest az az, hogy a Tanácsot mint uniós intézményt nem keresik meg a lobbiszervezetek, tehát erre alig van példa. Ezeknek a tevékenységeknek a célpontjai sokkal inkább a tagállamok, a tagállami kormányok, kormányzati szervek. Tehát nem ugyanaz a kitettsége a Tanácsnak, mint intézménynek a lobbizásra, mint a Bizottságnak, vagy az Európai Parlamentnek. Abban bízom, Elnök úr és Biztos úr, illetve tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak, hogy jó lesz az együttműködés, és ezután a tárgyalások után meg fogjuk tudni tenni ezt a politikai nyilatkozatot.